En janvier dernier, après le tremblement de terre, la communauté internationale s'est fortement mobilisée pour Haïti. Pourtant, entre les promesses faites et les aides effectivement arrivées sur le terrain, il semble qu'il y ait un fossé, pour ne pas dire un gouffre.

Dès le mois de juillet dernier, les ONG, et notamment MSF, Madame la Commissaire, tiraient la sonnette d'alarme et dénonçaient les conditions de vie pathogènes de centaines de milliers de personnes.

Et la communauté internationale recommence à s'apitoyer. Il y a déjà eu plus de mille morts et le nombre des personnes atteintes ne cesse de progresser, alors que les spécialistes disent que les mesures pour éviter que la maladie soit mortelle sont relativement simples à prendre. Mais les personnels de santé sont mal formés à cette maladie et les produits sanitaires de première nécessité ont du mal à arriver. Comment, dans un tel contexte, ne pas comprendre que des émeutes aient eu lieu. La population haïtienne est en plein désarroi. Elle a du mal à garder confiance dans la communauté internationale. Alors, Madame la Commissaire, mes questions seront simples Où en est précisément l'ensemble de l'aide promise à Haïti par l'Union européenne, et pas seulement l'aide humanitaire? Si elle était arrivée plus vite, ne pensez vous pas que cette nouvelle tragédie aurait pu être évitée?

Enfin, la population haïtienne souhaite que les élections aient lieu, mais dans quelles conditions auront elles lieu et quel sera le soutien de l'Union européenne?